Elnök Asszony, én magam is erőteljesen támogatom a kapcsolatok szorosabbra fűzését az EU és Kína között, az együttműködésnek számtalan területe van a gazdaságtól a kultúrán át a kutatásig. Örömmel látom ugyanakkor, hogy a Kínával kapcsolatos új uniós stratégia nem feledkezik el az emberi jogok, jogállamiság és a civil társadalom témaköréről sem. Az Európai Unió továbbra is szorgalmazza, hogy Kína engedje szabadon a politikai foglyokat, valamint tartsa tiszteletben a kisebbségekhez tartozó egyének jogait, nem utolsó sorban Tibetben és Hszincsiangban. Azt gondolom, hogy az Európai Unió nem engedheti meg, hogy a kapcsolatok szorosabbra fűzése ne járjon együtt a Kínában tapasztalható emberi jogi helyzet javulásával. Európának szüksége van Kínára, de Kínának is szüksége van ránk, a stratégia is politikai és gazdasági értelemben vett kölcsönös előnyökről beszél. Kínai barátaink sokszor érzékenyek rá, ha a tibeti emberi jogi helyzetről nemzetközi fórumokon beszélünk, de el kell fogadniuk, hogy az EU csak olyan térségekkel tudja szorosabbra fűzni a kapcsolatait, amelyek a szólásszabadságot megkérdőjelezhetetlen értéknek tekintik.